A práve z tejto pozície viem posúdiť, aké je dodržiavanie základných práv v Európskej únii a musím povedať, že naozaj v niektorých oblastiach je to veľmi slabé. Ak chce byť EÚ tým, ktorý tretím krajinám odkazuje, ako sú u nich porušované ľudské práva, a chceme byť tým, ktorý chce pranierovať iné krajiny za nedodržiavanie základných práv, musíme, pán podpredseda Komisie, nájsť systém, ako zabezpečiť dodržiavanie práv v členských štátoch Európskej únie.

Chcem povedať, že som hrdá na občanov Slovenskej republiky, že len 20 percent z nich prišlo vyjadriť sa proti menšine a musíme v budúcnosti, pán komisár, hľadať nástroje na to, ako zamedzíme tým nenávistným rečiam a tej nenávistnej kampani, ktorá v tejto referendovej kampani na Slovensku bola použitá,